Skutočným problémom nie je nedostatočná pripravenosť na trh práce, ale to, že podniky nie sú schopné prijímať nových zamestnancov. Dôvodom je nízka konkurencieschopnosť stále väčšieho počtu európskych firiem. Tá v mnohých prípadoch súvisí s rastúcimi nákladmi, ktoré vyplývajú z kombinácie vysokých daní, jednostranného záväzku Európy znižovať produkciu CO ale predovšetkým z vysokých sociálnych nárokov zamestnancov, ktoré nie sú vyvážené produktivitou. Všetci chcú nemecké platy, nemecké nemocnice, nemecké dôchodky, ale nikoho netrápi, že nepodáva nemecký výkon.